Je voulais revenir sur le sujet de la reconnaissance des qualifications professionnelles, que le commissaire Barnier a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises.

seront les projets de la Commission européenne pour aller vers l'extension, le renforcement de ce système d'information du marché intérieur, si celui ci a vocation à accueillir plus de données et plus d'informations pour la mise en œuvre d'une carte professionnelle européenne?